frú forseti ég geri hér grein fyrir áliti minni hluta fjárlaganefndar sem í sitja auk mín háttvirtir þingmenn ellert b áfram guðjón kristjánsson jón bjarnason og katrín júlíusdóttir það var margt merkilegt við ræðu háttvirts þingmanns birkis j jónssonar hér áðan það verður þó að segja að þrátt fyrir tilraun til mikillar nákvæmni í öllum tillögum meiri hluta nefndarinnar náði hann þó ekki hæstu hæðum sem við höfum heyrt í þessum þingsal þó vissulega hafi ýmislegt í ræðu hans minnt á þá tíð þegar ónefndur háttvirtur þingmaður fór hér mikinn og tíndi til nær alla safnliði sem í breytingartillögu meiri hluta var háttvirtur þingmaður lét nú duga ef ég hef heyrt rétt að fara ekki mikið niður fyrir fjórum milljónum króna en það verður að segjast eins og er að víða var leitað og áberandi var stoppið á einstaka stöðum í kjördæmi háttvirts þingmanns frú forseti þannig var að í byrjun þings í haust lögðu allir þingmenn stjórnarandstöðunnar fram tillögu til þingsályktunar um nýja framtíðarskipan lífeyrismála þingsályktuin er birt sem fylgiskjal með nefndaráliti minni hlutans megininntak ályktunarinnar er að lífeyriskafli almannatryggingalaga verði endurskoðaður í fullu samráði við samtök aldraðra og öryrkja tillagan endurspeglar það sameiginlega viðhorf stjórnarandstöðunnar að eitt allra brýnasta verkefnið á sviði velferðarmála sé að bæta kjör öryrkja og aldraðra óumdeilt er að allur þorri þeirra sem þessum hópum tilheyra hefur ekki

að hækka lífeyrisgreiðslur aldraðra og öryrkja svo og að auka svigrúm þeirra til að afla sér tekna án þess að skerða lífeyrisgreiðslur sérstök áhersla er lögð á að bæta kjör þeirra sem minnst hafa og að tekin verði upp afkomutrygging sem byggð verði á skilgreindum neysluútgjöldum lífeyrisþega einkum þeirra sem eingöngu hafa lífeyri sér til framfærslu kostnaðarútreikningar sem gerðir hafa verið á þessum tillögum sýna að heildarútgjöld þegar allar tillögurnar eru komnar til framkvæmda eru tæpir sjö komma fjórir milljarðar króna en nettóáhrif hjá ríkissjóði verða um fimm komma fimm milljarðar króna stærsti útgjaldaliðurinn er hækkun tekjutryggingar í áttatíu og fimm þúsund krónur hjá öldruðum og áttatíu og sex þúsund krónur hjá öryrkjum fyrsta janúar tvö þúsund og sjö að viðbættum vísitölubreytingum sú tillaga kostar tæpa þrjá milljarða króna en hún gagnast best þeim sem minnstan lífeyri hafa og litla möguleika á að afla sér viðbótartekna stjórnarandstaðan hefur sameinast um að leggja nú aðeins fram þessa tillögu sem breytingartillögu við aðra umræðu um fjárlagafrumvarpið fyrir árið tvö þúsund og sjö með því leggur stjórnarandstaðan áherslu á að það er forgangsverkefni í þjóðfélaginu að bæta kjör lífeyrisþega það er hægt að gera með þeirri nýskipan lífeyrismála sem lögð er til í þingsályktuninni meðal annars með því að koma á afkomutryggingu svo að lífeyrisþegar fái eðlilegan og sanngjarnan hlut í auknum hagvexti og þjóðartekjum frú forseti háttvirtur þingmaður jón bjarnason mun gera nánar grein fyrir þeirri tillögu sem ég hef hér nefnt í ræðu sinni á eftir frú forseti í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sjö er gert ráð fyrir að útgjöld ríkissjóðs verði þrjú hundruð fimmtíu og sjö komma níu milljarðar króna og tekjur þrjú hundruð sjötíu og þrjú komma fjórir milljarðar króna áætlaður tekjuafgangur nam því fimmtán komma fimm milljörðum króna nú við aðra umræðu leggur meiri hluti fjárlaganefndar til að útgjöld hækki um níu komma sex milljarða króna en jafnframt að tekjuhlið frumvarpsins hækki um þrjú komma einn milljarð króna samkvæmt þessu nemur áætlaður tekjuafgangur nú um níu milljörðum króna um fjóra komma sex milljarða króna af gjaldaaukningunni má rekja til þeirrar ákvörðunar ríkisstjórnarinnar að taka erlent lán til að bæta gjaldeyrisstöðu landsins vegna þessa hækkar fjármagnstekjuskattur sem ríkissjóður þarf að greiða af væntanlegri innstæðu hjá seðlabankanum um einn komma þrjá milljarða króna þá fær landspítali háskólasjúkrahús leiðréttingu á rekstrargrunni sem nemur einum milljarði króna á móti vegur lækkun framlaga til ábyrgðasjóðs launa atvinnuleysistryggingasjóðs og fæðingarorlofssjóðs samtals um einn komma einn milljarð króna þá koma til aukin útgjöld vegna brottfarar hersins miðað við fjárlög ársins tvö þúsund og sex nemur gjaldaaukningin sextán komma sjö prósentum en sé miðað við áætlaða útkomu ársins tvö þúsund og sex eins og hún birtist í frumvarpinu nemur hækkunin tólf komma átta prósentum sem er veruleg aukning útgjalda milli ára tekjur ríkissjóðs eru ávallt háðar mikilli óvissu um þróun efnahags og atvinnumála í tengslum við ákvörðun um lækkun matarskatts verða verulegar breytingar á frumvarpinu nú er gert ráð fyrir að virðisaukaskattur lækki um tólf milljarða króna og vörugjöld lækki um fjögur hundruð sextíu og fimm milljónir króna á móti þessum lækkunum kemur síðan endurmat á tekjuskatti lögaðila sem hækkar um fimm milljarða króna hækkun áfengisgjalds um þrjú komma átta milljarða króna hækkun tekjuskatts einstaklinga um eins og hálfan milljarð króna og hækkun fjármagnstekjuskatts og annarra eignatekna um tæpa fimm milljarða króna alls gera breytingartillögurnar ráð fyrir að tekjur aukist um þrjú komma einn milljarð króna frá því sem gert var ráð fyrir í frumvarpinu á undanförnum árum hafa tekjur ríkissjóðs ávallt verið mun hærri en fjárlög viðkomandi árs hafa gert ráð fyrir en það er meðal annars vegna þess að þenslan í þjóðfélaginu hefur verið meiri en áætlanir hafa talið nokkur óvissa ríkir um þróun efnahagsmála á næsta ári og því erfitt að spá fyrir um hverjar tekjur ríkissjóðs verða verði um verulegan samdrátt að ræða stefnir í óefni því ekki verður séð af reynslu undanfarinna ára að ríkisstjórnin hafi þrek eða þor til að bregðast við breyttum aðstæðum og enn síður er þess að vænta af slíkri ríkisstjórn á kosningaári helsta áhyggjuefnið er að stefnuleysi og handahófskenndar ákvarðanir um útgjöld ríkissjóðs til einstakra stofnana og verkefna hefur einkennt um of fjárlagagerð ríkisstjórnarflokkanna tekjugrunnur ríkissjóði hefur veikst og byggir nú æ meir á þensluáhrifum í hagkerfinu þetta er þeim mun alvarlegra í ljósi þeirra staðreynda að uppsveiflan í hagkerfinu á undanförnum árum hefur ekki verið notuð til að undirbúa slíkar breytingar og treysta grunn velferðarkerfisins þjóðhagsspá fjármálaráðuneytisins gerði ráð fyrir fjóra komma tveggja prósenta hagvexti árið tvö þúsund og sex en aðeins eitt prósent vexti árið tvö þúsund og sjö

gert var ráð fyrir að einkaneyslan drægist saman um tvö prósent á milli ára og að atvinnuleysi ykist úr einum komma þrjú prósent á yfirstandandi ári í tvö komma eitt prósent árið tvö þúsund og sjö

fjármálaráðuneytið hefur sent frá sér minnisatriði um áhrif af lækkun matarskatts við mat á áhrifum þeirra breytinga liggur til grundvallar þjóðhagsspá ráðuneytisins frá því í byrjun október síðastliðinn afmörkuð endurskoðun hefur verið gerð á þessari spá í ljósi nýrra upplýsinga að mati fjármálaráðuneytisins er ekki um stórvægilegar breytingar að ræða helstu niðurstöður eru

meiri en ráðgert var í fyrri spá þá er reiknað með að viðskiptahallinn aukist sem nemur um núll komma fjögur prósent af vergri landsframleiðslu

og hálft prósent á árinu tvö þúsund og átta reiknað er með að atvinnuleysi verði um einn komma níu prósent af vinnuafli í stað tvö komma eitt prósent árið tvö þúsund og sjö að lokum lætur fjármálaráðuneytið þess getið að það muni gefa út endurskoðaða þjóðhagsspá í janúar tvö þúsund og sjö þar sem þjóðhagsspá er forsenda margra stórra liða í fjárlögum er það afar sérkennilegt að ráðuneytið ætli að gefa út nýja þjóðhagsspá í janúar á næsta ári um mánuði eftir að fjárlög hafa verið samþykkt slíkt er þó í samræmi við vinnubrögð ríkisstjórnarinnar í ríkisfjármálum því of mikil tengsl við raunveruleikann er ekki

og verið sé að leggja lóð á vitlausa vogarskál í baráttunni við verðbólguna bendir bankinn á að aðgerðirnar dragi ekki úr undirliggjandi verðbólgu og seinki aðlögun eftirspurnar seðlabankinn leggur áherslu á að þessar aðgerðir lækki aðeins mælda verðbólgu en ekki undirliggjandi verðbólgu þær munu auka kaupmátt ráðstöfunartekna og draga úr aðhaldi í ríkisfjármálum þetta leiðir til aukinnar eftirspurnar og verðbólgu telur bankinn að vegna þessa muni hagvöxtur aukast hálfu prósenti meira á árunum tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og átta en ella hefði orðið afleiðing að mati bankans er sú að það þarf núll komma tuttugu og fimm til hálft prósent hærri vexti en ella til að ná settum markmiðum bankans seðlabankinn metur það svo að aðgerðir stjórnvalda muni leiða til þess að verðbólgan verði þrjú og hálft prósent í stað átta prósent eftir eitt ár hins vegar muni verðbólga aukast á ný árið tvö þúsund og átta þegar áhrif lægri neysluskatta hverfa úr mælingu og eftirspurnin eykst á ný verðbólgan verði því fjögur og hálft prósent eftir tvö ár sem er langt yfir verðbólgumarkmiðum bankans þannig kemur enn einu sinni í ljós að ríkisstjórnin og seðlabankinn eiga ekki samleið afleiðingarnar verður þjóðin að bera hið opinbera hefur tvenns konar úrræði í stjórn efnahagsmála annars vegar er það peningamálastefnan sem er á forræði seðlabankans og hins vegar ríkisfjármálin sem eru verkefni ríkisstjórnar um stjórn ríkisfjármála þarf í raun ekki að fjölyrða hún er engin í mars árið tvö þúsund og eitt var undirritað samkomulag ríkisstjórnarinnar og seðlabankans um breytingar á fyrirkomulagi stjórnar peningamála meginmarkmiðið var stöðugleiki í verðlagsmálum sem fól í sér að árleg verðbólga yrði að jafnaði sem næst tvö og hálft prósent er skemmst frá því að segja að þessi markmið hafa ekki náðst og má þar helst um kenna svokallaðri efnahagsstjórn ríkisstjórnarinnar á liðnum árum hefur hún beinlínis unnið gegn markmiðum seðlabankans með sínum aðgerðum ríkisstjórnin hefur ekkert gert til að draga úr þenslu og aukið ríkisútgjöldin jafnt og þétt þá hafa ákvarðanir ríkisstjórnarinnar um skattalækkanir einnig ýtt undir þessa þróun það hefur leitt til verulegra hækkana á stýrivöxtum sem aftur á móti það hefur leitt til verulegra hækkana á stýrivöxtum sem aftur á móti hefur leitt til vaxtahækkana og skuldaaukningar hjá skuldsettum heimilum þannig hefur ríkisstjórnin í raun unnið gegn hagsmunum heimilanna í landinu ríkisstjórnin hefur gert mörg mistök í efnahagsstjórn á undanförnum árum og hefur því miður að því er virðist ekkert af þeim lært

breytinga á húsnæðiskerfinu sem jók þenslu og verðbólgu til muna húsnæðisverð snarhækkaði sem og lán til íbúðarkaupa þar sem þau fylgdu markaðsverði nú lækkar húsnæðisverð og getur leitt til kreppu hjá fjölda fólks sem skuldar hlutfallslega meira í íbúðarhúsnæði sínu en áður hefur þekkst önnur mistök ríkisstjórnarinnar eru óstjórn í ríkisfjármálunum þar hefur ríkt stjórnleysi og skortur á aga fulltrúar ríkisstjórnarinnar hafa verið vantrúaðir á beitingu ríkisfjármála sem hluta af efnahagstjórn slíkt ber að sjálfsögðu vott um fullkomna vanþekkingu á hagkerfinu þar við bætist að mat ríkisstjórnarinnar og seðlabankans á efnahagsástandinu er gjörólíkt og þessir aðilar vinna í sitt hvora a áttina og er þá ekki von á góðu þriðju mistökin voru skattalækkanir á kolröngum tíma en einföld hagfræði segir skattalækkanir auka ráðstöfunarfé sem eykur neyslu og þar með þenslu í þjóðfélaginu aukin þensla var það sísta sem efnahagskerfið þurfti á þeim tíma fjórðu mistökin felast í því að boðaðar mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna stóriðjuframkvæmda urðu aldrei að veruleika greiningardeildir bankanna hafa varað við þeirri þróun sem framundan er það er tímabundin rýrnun kaupmáttar lækkun eignaverðs aukning vanskila og gjaldþrota greiðslubyrði heimilanna af lánum sem hlutfall af ráðstöfunartekjum hækkar og þrengir verulega að þeim sem hafa skuldsett sig á undanförnum árum þá gagnrýna greiningardeildirnar einnig að opinber fjármálastjórn taki ekki nægjanlegan þátt í hagstjórninni slík gagnrýni kemur að sjálfsögðu ekki á óvart enda alkunn þótt efnahagsstjórnin hafi verið veik á undanförnum árum tekur steininn úr þegar kemur að framkvæmd fjárlaga á undanförnum árum hefur ríkisstjórnin nánast sniðgengið öll lög og reglugerðir sem gilda um framkvæmd fjárlaga hún hefur verið harðlega gagnrýnd jafnt af alþingismönnum og ríkisendurskoðun til dæmis í skýrslu ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og fimm kemur fram að í árslok þess árs hafði ríflega fjórðungur fjárlagaliða ráðstafað fjármunum umfram heimildir eða alls hundrað þrjátíu og fimm fjárlagaliðir af þeim voru meira en níutíu og sex með meira en fjögur prósent halla en samkvæmt reglugerð um framkvæmd fjárlaga ber að grípa til sérstakra aðgerða ef farið er yfir þessi mörk af þessum níutíu og sex stofnunum var sjötíu og eitt með meiri halla en tíu prósent bráðabirgðatölur fyrir fyrstu sex mánuði ársins tvö þúsund og sex benda ekki til þess að ástandið hafi batnað í raun hefur sigið enn frekar á ógæfuhliðina hjá þeim stofnunum sem voru með halla í árslok tvö þúsund og fimm og fleiri stofnanir eru komnar tíu prósent eða meira fram út fjárheimildum í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sjö er ekki frekar en undanfarin ár tekið á vanda fjölmargra stofnana sem standa illa og þar með er hætta á að sú þjónusta sem alþingi hefur með lögum ákveðið að veita almenningi verði ekki veitt eða stofnanirnar haldi áfram að safna halla þá hefur ríkisendurskoðun bent ítrekað á að mikil frávik frá fjárlögum ár eftir ár séu til marks um meira agaleysi í fjárlagagerð og framkvæmd fjárlaga hér á landi en tíðkast í öðrum löndum frávikin hafa að meðaltali verið um fimmtán til tuttugu prósent undanfarin ár slík frávik þekkjast ekki í nálægum löndum þar er borin sama virðing fyrir fjárlögum og öðrum lögum ríkisstjórnin hefur því miður með framkvæmd sinni grafið undan nauðsynlegri virðingu fyrir fjárlögum gjaldahlið fjárlaga hefur verið vanáætluð ár eftir ár þegar fjárlög eru borin saman við ríkisreikning kemur í ljós að á árunum tvö þúsund til tvö þúsund og fjögur hafa útgjöld farið tæplega hundrað tuttugu milljarða króna fram úr fjárlögum sem er að meðaltali tíu prósent frávik á árunum nítján hundruð níutíu og átta til tvö þúsund og fimm hafa ríkisútgjöld aukist um hundrað milljarða króna rekstur ríkisins hefur þannig aukist um fjörutíu prósent á þessu árabili en fullyrða má að þjónusta þess hefur ekki aukist hlutfallslega jafnmikið frú forseti verklag rammafjárlaga var tekið upp árið nítján hundruð níutíu og tvö en í því felst að ríkisstjórnin gerir tillögur að útgjaldarömmum fyrir hvert ráðuneyti sem síðan koma með tillögur um skiptingu útgjalda vegna sinna málaflokka í fjárlagafrumvarpinu því miður hefur þetta verklag um rammafjárlög aldrei náð lengra en til fjárlagafrumvarps hvers árs þegar frumvarpið hefur verið lagt fram má segja að allir rammar hverfi hvorki meiri hluti fjárlaganefndar né ríkisstjórnin sjálf hafa virt rammana og hefur komið fram í skýrslum ríkisendurskoðunar að ríkisstjórnin sjálf hafi í raun gengið ákaft fram gegn þeirri hugsun sem í rammafjárlögum felst á undanförnum árum hafa mörg ráðuneyti beitt ýmsum aðferðum til að komast fram hjá þessum römmum nú hefur menntamálaráðuneytið tekið upp nýja siði í þessum efnum og líklega slegið öll fyrri met ef borin eru saman fjárlög tvö þúsund og sex og fyrirliggjandi frumvarp til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sjö kemur í ljós að ýmis óskipt framlög menntamálaráðuneytisins aukast verulega og sum þrefaldast á milli ára sem dæmi má nefna að framlag til viðfangsefnisins söfn ýmis framlög menntamálaráðuneytið hækkar úr tíu komma níu milljónir króna í þrjátíu og tvö komma eina milljón króna og framlag til liðarins ýmis framlög menntamálaráðuneytisins eykst úr fimmtíu og fimm komma sex milljónir króna í hundrað og sex komma sex milljónir króna á móti vegur að felld eru niður eða dregið verulega úr framlögum til ýmissa sjóða og félagasamtaka svo sem til skáksambands íslands bridgesambands íslands listasafns así nýlistasafnsins og skátasambandsins meiri hluti fjárlaganefndar hefur eðlilega talið nauðsynlegt að afturkalla þessar skerðingar en þó án þess að lækka til dæmis

þannig hefur ráðuneytinu tekist að auka verulega sínar fjárveitingar sem eru til ráðstöfunar ráðherra slík hækkun þekkist ekki hjá öðrum ráðuneytum og er eins og áður segir líklega nýtt met í árangri einstakra ráðuneyta til að brjóta niður ramma ríkisstjórnarinnar slíkt getur komið sér vel fyrir viðkomandi ráðherra á komandi kosningaári enda hefur komið fram að hæstvirtur ráðherra hefur boðað nýja samninga við fjölmarga aðila

notkun reiknilíkana við skiptingu fjárveitinga á milli stofnana verður æ algengari lengst hefur reiknilíkan framhaldsskóla verið við lýði síðan hafa bæst við ný reiknilíkön meðal annars hjá landbúnaðarráðuneyti og heilbrigðisráðuneyti reiknilíkan framhaldsskólanna hefur lengi verið gagnrýnt fyrir að taka ekki tillit til ýmissa ólíkra þátta í rekstri framhaldsskólanna minni hluti fjárlaganefndar hefur lengi haft efasemdir um gagnsemi líkansins við að mæta fjárþörf skólanna og oftar en einu sinni óskað eftir upplýsingum um forsendur þess nú hefur verið upplýst af starfsmönnum menntamálaráðuneytisins samanber það sem fram kemur í áliti minni hluta menntamálanefndar að aldrei hafi raunveruleg fjárþörf skólanna ráðið fjárveitingum til þeirra möguleikar líkansins hafi aldrei verið nýttir til fullnustu þar sem forsendur þess byggi á fjárlögum ársins nítján hundruð níutíu og sjö og því hafi raunveruleg fjárþörf skólanna aldrei verið metin og notuð í líkaninu líkanið hafi fyrst og fremst verið notað til að skipta því fjármagni sem til skipta hefur verið hverju sinni milli skólanna frú forseti það er mat minni hluta fjárlaganefndar að nú sé nauðsynlegt að gerð verði óháð úttekt á öllum reiknilíkönum sem nú eru í notkun áður en fleiri reiknilíkön verða tekin í gagnið

vegna þess að háttvirtur þingmaður birkir j jónsson fór í ræðu sinni hér áðan örlítið yfir þær lagfæringar sem gerðar voru á milli umræðna í fjárveitingum til framhaldsskóla er rétt að upplýsa hér nokkrar staðreyndir sem fram komu meðal annars í gögnum sem starfsmenn menntamálaráðuneytisins dreifðu á fundi í fjárlaganefnd þar í plaggi sem ber yfirskriftina hagræðing framhaldsskólans kemur fram í samanburði á milli grunnskóla og framhaldsskóla annars vegar að í störf í grunnskólum hafi á árabilinu frá tvö þúsund til tvö þúsund og fimm fjölgað um tæp tuttugu og fimm prósent

hefur stöfum í framhaldsskólum fjölgað um fjóra komma níu prósent en

við sjáum að samanburðurinn á milli grunnskóla og framhaldsskóla er með þeim hætti að það hlýtur að vekja sérstaka athygli og umhugsun yfirskriftin á því plaggi sem starfsmenn menntamálaráðuneytisins dreifðu í fjárlaganefnd var eins og ég sagði áðan hagræðing framhaldsskólans það er vissulega hægt að kalla hlutina hagræðingu ef það næst fram það markmið að nota minna fjármagn og veita áfram sömu þjónustu því miður held ég að þannig hafi það ekki tekist í framhaldsskólum landsins heldur hafi í raun og veru dregið úr ákveðinni þjónustu þar og þetta sýnir fyrst og fremst það að fjárveitingar til skólanna hafa ekki fylgt nemendafjölguninni þessu til viðbótar hlýtur það auðvitað að vekja sérstaka athygli hvernig þessum málum er háttað í grunnskólunum getur vel verið að sumir segi að þar hafi verið farið óvarlega með fé og við getum þá minnkað örlítið bera tölu en samt blasir það auðvitað við að í grunnskólum landsins hefur þjónustan verið að stóraukast meðan þjónustan hefur verið að aukast í grunnskólunum og framhaldsskólarnir hafa ekki fylgt í kjölfarið segir það sig sjálft að það verður gífurlegur munur á þjónustunni á milli skólastiga og það verður auðvitað vart við það í framhaldsskólum landsins þegar nemendur koma úr grunnskólum og hafa fengið þar ákveðna þjónustu sem síðan er ekki við lýði í framhaldsskóla árum þetta skapar auðvitað gífurlega hættu á því að það verði stóruaukið brottfall úr framhaldsskólunum eða hreinlega það verði fleiri nemendur sem ekki skila sér í framhaldsskólann það er hins vegar yfirleitt markmið allra ríkisstjórna að auka sem mest hlutfall nemenda í ákveðnum árgöngum í framhaldsskólum því miður virðist það stefnumið ekki hafa náð til ríkisstjórnarinnar sem nú situr við völd þar er ætíð verið í nauðvörnum og það er auðvitað rétt frú forseti að vekja athygli á því að það tókst nú ákveðin nauðvörn sem meiri hluti fjárlaganefndar með ég vona að menn hafi metið stuðning minni hlutans því að það var þverpólitísk samstaða um að það yrði eitthvað að gera gagnvart þeirri skerðingu sem fram kom í fjárlagafrumvarpinu það tókst af þessum þrjú hundruð milljónum að ná tvö hundruð fimmtíu til baka það er auðvitað eins og ég sagði ekki nema nauðvörn það tókst að bjarga fyrst og fremst þeim skólum sem hvað gerst fóru út úr tillögum hæstvirts ráðherra það er það tókst að bæta til baka stöðu verknámsskóla og minni framhaldsskóla sérstaklega úti um land og það ber auðvitað að þakka það sem vel er gert en við þurfum auðvitað litið til framtíðar og hefðum auðvitað þurft að gera það nú og jafnvel enn þá fyrr að snúa þegar vörn framhaldsskólans í sókn það er kominn tími til að framhaldsskólinn fari í sókn í öllum alþjóðlegum samanburði sjáum við líka að við stöndum hvað verst í þeim samanburði gagnvart framhaldsskólanum nú er því tími til að snúa af þeirri braut en það er augljóst mál að til þess þurfum við að skipta um ríkisstjórn frú forseti það er fleira athyglisvert sem gerst hefur á undanförnum árum til dæmis það að heildarskattbyrði jókst um rúm tíu prósent á tíu árum samkvæmt nýrri skýrslu o e c d skattheimtan var þrjátíu og tvö komma eitt prósent af vergri landsframleiðslu árið nítján hundruð níutíu og fimm en fjörutíu og tvö komma fjögur prósent samkvæmt bráðabirgðatölum fyrir árið tvö þúsund og fimm af þeim tuttugu og fjórum löndum sem o e c d lítur til var mesta aukning í skattheimtu á milli ára á íslandi eða um þrjú komma sjö prósentustig o e c d ber einnig saman hvar mestu breytingar hafa orðið á skattheimtu sem hlutfalli af landsframleiðslu á milli áranna nítján hundruð níutíu og fimm og tvö þúsund og fjögur samkvæmt þeim lista er ísland í öðru sæti hvað aukningu varðar með tæplega átta prósent aukningu þegar litið er til skatta á tekjur og hagnað hafa þeir nálega tvöfaldast á sama tímabili úr tíu komma sjö prósent af landsframleiðslu árið nítján hundruð níutíu og fimm í nítján komma fimm prósent árið tvö þúsund og fimm ef einungis eru skoðaðir skattar á tekjur einstaklinga hafa þeir aukist úr níu komma sjö prósent af landsframleiðslu árið nítján hundruð níutíu og fimm í fjórtán komma þrjú prósent árið tvö þúsund og fjögur þannig blasir við að tekjuskattur af einstaklingum hefur aukist um tæpan helming á tímabilinu skattar á tekjur fyrirtækja hafa aukist um núll komma fjögur prósentustig á sama tímabili úr núll komma níu prósent af landsframleiðslu árið nítján hundruð níutíu og fimm í eitt komma þrjú árið tvö þúsund og fjögur eignaskattur hefur hins vegar dregist saman á tímabilinu úr tveimur komma átta prósent af landsframleiðslu í tvö og hálft prósent skattheimta af vöru og þjónustu stendur nánast í stað var fimmtán komma tvö prósent af landsframleiðslu árið nítján hundruð níutíu og fimm en var fimmtán komma níu prósent árið tvö þúsund og fjórar tölur o e c d benda til þessa að um það bil helmingur aukningar heildarskattbyrðar sé kominn til vegna aukins tekjuskatts einstaklinga þetta er athyglisvert í ljósi þess hvernig skattbyrði mismunandi hópa hefur þróast stefán ólafsson þetta er athyglisvert í ljósi þess hvernig skattbyrði mismunandi hópa hefur þróast stefán ólafsson prófessor við háskóla íslands hefur sýnt fram á að níutíu prósent þjóðarinnar hafa tekið á sig aukna skattbyrði einungis sá tíundi hluti þjóðarinnar sem hefur hæstar tekjurnar ber nú minni skattbyrði mest hefur dregið úr skattbyrði þeirra sem hæstar hafa tekjurnar skattbyrði þeirra hefur helmingast árið nítján hundruð níutíu og þrjú námu skattgreiðslur þessa hóps þrjátíu og fimm prósent af tekjum en voru árið tvö þúsund og fjögur fimmtán komma átta prósent af tekjum hins vegar hefur mesta aukning skattbyrðar aukist í tekjulægstu hópunum þar sem hún hefur í sumum tilvikum margfaldast ef litið er til tekjulægsta fjórðungsins hefur skattbyrði þeirra tvöfaldast eða meira

afleiðingar þessa birtast í tölum um tekjuójöfnuð innan landa evrópska efnahagssvæðisins þar sem ísland er í fjórða sæti þeirra þjóða þar sem tekjuskipting er ójöfnust samkvæmt svokölluðum gini stuðli einungis lettland portúgal og tyrkland búa við meiri ójöfnuð og bretland og eistland koma næst á eftir íslandi á listanum þessu er algerlega öfugt farið á norðurlöndunum en svíþjóð danmörk finnland og noregur mynda hóp þeirra landa þar sem

er líka þáttur sem vert er að hugleiða nokkuð skuldir heimilanna voru um einn tveir milljarðar króna um mitt ár og höfðu aukist um tvö hundruð sjötíu og sex milljarða króna frá sama tíma á síðasta ári jafngildir aukningin tæplega tuttugu og níu prósent hafa skuldirnar meira en fjórfaldast frá árinu nítján hundruð níutíu og fimm þegar þær stóðu í tvö hundruð níutíu og níu milljörðum króna sú breyting hefur einnig orðið á tímabilinu að bankakerfið hefur aukið hlut sinn af skuldum heimilanna

skuldir heimilanna voru um fimm hundruð fjörutíu milljarðar króna í lok síðasta árs og höfðu þá aukist um tvö hundruð og fjórtán milljarða króna frá upphafi ársins skuldirnar hafa enn aukist það sem af er ári og voru um sex hundruð áttatíu milljarðar króna í október sem jafngildir tæplega tuttugu og sex prósent aukningu verðtryggðar skuldir heimilanna voru um fimm hundruð milljarðar króna í október en voru fjögur hundruð og sextán milljarðar króna í byrjun árs og höfðu því aukist úr hundrað níutíu og sjö milljörðum króna árið áður í peningamálum riti seðlabankans frá því í október kemur meðal annars fram það mat bankans að á heildina litið hafi fjármálaleg skilyrði heimilanna versnað og er í því samhengi vísað til hærri vaxta húsnæðislána og aukins kostnaðar vegna yfirdráttarlána það eru fleiri sem hafa aukið skuldir sínar en heimilin á undanförnum árum og eru þar auðvitað sveitarfélögin sem koma þar við sögu skuldir þeirra hafa aukist á síðustu árum úr hundrað tuttugu og tveimur milljörðum króna í lok árs tvö þúsund og þrjú í hundrað þrjátíu og sex milljarða króna í lok síðasta árs hafa skuldir sveitarsjóða á hvern íbúa því aukist úr fjögur hundruð tuttugu og tvö þúsund krónur í fjögur hundruð fimmtíu og fimm þúsund krónur afkoma sveitarfélaganna er mjög breytileg og eiga mörg þeirra í verulegum fjárhagserfiðleikum á síðasta ári skiluðu sextíu sveitarfélög jákvæðri afkomu sem nam sex komma fjórum milljörðum króna meðan þrjátíu og sjö sveitarfélög voru rekin með einum komma fimm milljarða króna halla um fjörutíu og átta þúsund manns eða sextán prósent þjóðarinnar búa í sveitarfélögum sem standa ekki undir rekstri brýnt er að tekið verði á málefnum sveitarfélaganna svo allir íbúar landsins njóti jöfnuðar þegar kemur að þeirri grunnþjónustu samfélagsins sem sveitarfélögin eiga að sinna fram hefur komið margoft að sveitarfélög hafi orðið fyrir tekjuskerðingu meðal annars vegna fjölgunar einkahlutafélaga þetta hefur til dæmis þau áhrif að rýra útsvarstekjur sveitarfélaganna en auka um leið tekjur ríkissjóðs af fjármagnstekjuskatti sveitarstjórnarmenn hafa ítrekað farið fram á leiðréttingu á tekjustofnum í kjölfar þessara breytinga en ekki haft erindi sem erfiði fjöldi einkahlutafélög var rúmlega tuttugu þúsund á árinu tvö þúsund og fjögur en voru orðin tuttugu og fimm þúsund sex hundruð um mitt þetta ár tekjur ríkisins af fjármagnstekjuskatti hafa stóraukist úr níu milljörðum króna árið tvö þúsund og fjögur í tuttugu og einn komma sjö milljarða króna á síðasta ári það ár höfðu sex þúsund sex hundruð fjölskyldur hærri fjármagnstekjur en launatekjur og tvö þúsund tvö hundruð framteljendur höfðu engar aðrar tekjur en fjármagnstekjur frú forseti þetta segir okkur auðvitað að málefni sveitarfélaganna eru ekki í því horfi sem þau eiga að vera þrátt fyrir að æði oft hafi verið farið af stað með verkefni um það að nú skuli tekið á málunum nú skuli málefni sveitarfélaganna sett í forgang nú skuli sveitarstjórnarstigið eflt þetta hefur því miður ekki náð fram að ganga og er augljóst mál og ætti það hverjum manni að vera ljóst sem hugleitt hefur þau mál að á þessum málum verður að taka heildstætt það verður auðvitað að fara yfir myndina alla það verður að ákveða hvaða verkefni það eru sem eiga heima hjá sveitarfélögunum áætla hvað þau verkefni kosta og fara síðan yfir tekjustofna sveitarfélaganna í heild sinni þannig að tekjustofnar þeirra verði til dæmis blanda af beinum og óbeinum sköttum það þarf líka að taka ákvörðun um það í raun og veru hversu stór sveitarfélögin þurfa að vera til að geta sinnt þeim verkefnum sem menn telja að eigi að vera hjá þeim en vegna þess vantrausts sem því miður er og hefur verið allt of lengi milli sveitarfélaganna og ríkisvaldsins má segja að þessi mál stoppi alltaf á miðri leið ég var vitni að því vegna þess að ég tók töluverðan þátt í síðasta átaki um eflingu sveitarstjórnarstigsins hvað þetta vantraust hefur skemmt mikið fyrir við sjáum það í því átaki hversu lítið gekk og sveitarstjórnarmenn kenndu því nær eingöngu um að það var ekki breytt samsetningunni á tekjustofnunum og það fylgdi ekkert nema orðagjálfur um væntanleg verkefni það er þess vegna brýnasta verkefnið gagnvart þessum málaflokki að byggt verði upp á ný traust á milli ríkisvaldsins og sveitarstjórnarstigsins frú forseti vaxtabótakerfið hefur verið nokkuð til umræðu og hefur verið nokkuð krukkað í það undanfarin ár ríkisstjórnin boðar fjögur hundruð þrjátíu milljónir króna aukningu framlaga vegna vaxtabóta í fjárlagafrumvarpi þrátt fyrir það verða útgjöld til vaxtabóta tvö hundruð tuttugu og sex milljónir króna lægri en þau voru árið tvö þúsund og þrjú ef tekið er mið af þróun vísitölu neysluverðs frá árinu tvö þúsund og þrjú til september ársins tvö þúsund og sex eru áætluð útgjöld vegna vaxtabóta að raungildi níu hundruð sextíu og átta milljónir króna lægri nú en þá háttvirtur þingmaður tvö þúsund og þrjú er viðmiðunarárið sem hér var tekið í fyrri töflu líka og það er auðvitað eðlilegt að við miðum við eitthvert ár en háttvirtur þingmaður getur trúlega farið enn aftar í tímann til þess að finna viðmið eða beitt hinni alkunnu aðferð sem ríkisstjórnin og háttvirtur þingmaður eru þekkt fyrir að fara eins stutt aftur í tímann og hægt er og telja að nú sé um aukningu að ræða vegna þess að mörg undanfarin árin þar á undan hefur ríkisstjórnin verið að skerða þetta er nákvæmlega sama og menn hafa notað til dæmis gagnvart persónuafslættinum það er að skerða og skerða og síðan að auka nokkur ár í röð og segja við erum alltaf að bæta við erum á réttri leið það er að segja þessi aðferð hefur á stundum því miður gengið vegna þess að hún teystir á skammtímaminni fólks en það er ljótur leikur háttvirtur þingmaður að treysta á það það veit enginn hvenær kosningar verða þegar slíkt gengur ekki lengur ríkisstjórnin hefur beitt margvíslegum aðferðum á kjörtímabilinu til að skerða vaxtabætur í fyrsta lagi er sífellt lægri hluti eftirstöðva skulda lagður til grundvallar við útreikning vaxtabóta árin tvö þúsund og þrjú og tvö þúsund og fjögur miðuðust vaxtabætur við sjö prósent eftirstöðva skulda árið tvö þúsund og fimm var þetta hlutfall lækkað í fimm og hálft prósent og síðan í fimm prósent á þessu ári samkvæmt fjárlagafrumvarpinu á ekki að ganga nema til hálfs við að vinda ofan af skerðingunni og miða við sex prósent í öðru lagi voru einungis greidd út níutíu prósent af hámarksupphæð vaxtabóta árið tvö þúsund og fjögur og níutíu og fimm prósent árið tvö þúsund og fimm í þriðja lagi hefur húsnæðisverð hækkað mikið á tímabilinu og langtum meira en eignaviðmið til útreiknings vaxtabóta sem stóð í stað á milli áranna tvö þúsund og fimm og tvö þúsund og sex frú forseti ríkisstjórnin hefur lagt það í vana sinn á stundum að lofa ýmsu eitt af því sem ríkisstjórnin lofaði var endurskoðun vaxtabóta en það var gert við gerð kjarasamninga í vor frumvarp hennar um að hækka lágmark eignaviðmiðunar við útreikning vaxtabóta að frádregnum skuldum liggur nú fyrir alþingi alþýðusamband íslands hefur lýst því yfir að með frumvarpinu hafi ríkisstjórnin ekki efnt þau loforð sem voru gefin við gerð kjarasamninga og ekkert samráð hafi verið haft við alþýðusamband íslands um vinnslu málsins þrátt fyrir ítrekaðar óskir þar um síðastliðinn föstudag gekk forusta alþýðusambandsins á fund fjármála og forsætisráðherra en án árangurs það virðist vera frú forseti að ríkisstjórnin ætli að halda áfram á sömu braut þrátt fyrir loforð um annað það er auðvitað með ólíkindum þegar gengið er til samninga og aðila eins og ríkisstjórn er eðlilegt að menn geri ráð fyrir að sé hægt að treysta þetta er auðvitað enn eitt dæmi um það að því miður

þannig að það er ekki hægt að treysta henni fyrir samningum eins og þessum og það er ekki einu sinni sýnd sú lipurð að hafa örlítið samráð við þá aðila sem um er samið en frú forseti við vonum auðvitað að það megi gera einhverjar lagfæringar í nefnd þar sem málið er nú statt frú forseti frumvarp til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sjö svo og breytingartillögur meiri hluta fjárlaganefndar bera með sér að kosningar eru á næsta ári og því er aðeins um bráðabirgðatillögur að ræða það bíður nýrrar ríkisstjórnar að gera raunhæft fjárlagafrumvarp fyrir næsta ár þess vegna er það frumvarp sem hér er til umfjöllunar og breytingartillögur meiri hluta fjárlaganefndar við það aðeins hluti af tilraun ríkisstjórnarflokkanna til að tryggja áframhaldandi setu þeirra í ríkisstjórn ábyrgðarleysi ríkisstjórnarflokkanna í ríkisfjármálum hefur verið áberandi undanfarin ár en nú keyrir um þverbak það frumvarp sem hér liggur fyrir ásamt breytingartillögum meiri hluta fjárlaganefndar er plagg sem lítið mark er takandi á meðal annars vegna þess hve efnahags og tekjuforsendur eru óvissar og útgjaldaákvarðanir handahófskenndar allt bendir til þess að ríkisstjórnarmeirihlutinn geri ekki ráð fyrir að þurfa að framfylgja frumvarpinu og þess vegna er frekar horft til fjölmiðlaþarfar einstakra ráðherra heldur en mikilvægis fjárlaga gagnvart efnahagsmálum þjóðarinnar frumvarpið segir í raun allt sem segja þarf um nauðsyn þess að ríkisstjórnin láti af völdum á vori komanda frú forseti ég hef nú gert grein fyrir áliti minni hluta fjárlaganefndar en í minni hluta fjárlaganefndar eru auk mín háttvirtir þingmenn ellert b áfram guðjón a kristjánsson jón bjarnason og katrín júlíusdóttir